Señor Presidente, la crisis de Ucrania y la invasión ilegal de Crimea por Rusia han reactivado conceptos como la integridad territorial y su defensa como un bien jurídico y político.

Jurídica y políticamente no existe el derecho a la secesión, pero como esta afecta no solo al Estado que la sufre en su territorio, sino a la Unión Europea en su conjunto, animo al Parlamento Europeo a que, haciendo uso de su derecho a decidir sobre asuntos que le afectan, refuerce los mecanismos jurídicos y políticos que pongan coto a la perversa moda separatista que ataca a bastantes de los Estados miembros de la Unión Europea y afecta, también, a su futuro como unión política.